forseti vill láta þess getið að hann lítur svo á að samkomulag sé um það milli forseta og þingflokksformanna að þingfundur í dag standi þar til umræðu um dagskrármálin lýkur gert er ráð fyrir